Debemos avanzar en educación para la salud, es decir, informar claramente a nuestra ciudadanía sobre los factores de riesgo, pero también legislar. Estamos viendo, por ejemplo, que, en la lucha contra el tabaco, productos nuevos, como los vapeadores, pueden dar una imagen falsa de benignidad, y creo que nuestro marco legislativo no está actualmente preparado. En cuanto a fomentar la investigación para el diagnóstico y tratamiento a través de Horizonte 2020, aquí quería remarcar la importancia de apoyar aquellas iniciativas que trabajen en la innovación de la biopsia líquida, que es una de las alternativas que puede ayudar a un diagnóstico precoz y rápido. Señorías, a pesar de todos los esfuerzos, seguirá muriendo gente en Europa por cáncer.